Monsieur le Président, Monsieur Juncker, quatre ans après l'installation de votre Commission, et à quelques mois seulement des élections européennes, l'heure est évidemment au bilan, et force est de constater que votre Commission est finalement un condensé de toutes les dérives de l'Union européenne et de tout ce que les peuples ne supportent plus aujourd'hui.

Opaque, lorsque vous décidez, c'est le fait du prince, de nommer M. Selmayr comme secrétaire général de la Commission.

Oettinger déclare, dans un propos d'une arrogance incroyable, je cite, que les marchés financiers vont apprendre aux italiens à bien voter.

Punitive aussi à l'égard des Britanniques, à qui vous voulez faire payer le prix de la liberté, en refusant le moindre accord commercial alors qu'on accorde à des pays qui ne sont pas dans l'Union européenne, comme la Norvège ou l'Islande, l'accès au marché unique. Alors que vous multipliez les traités de libre échange avec le monde entier, vous refuseriez cela aux Britanniques? Et puis, bien sûr, l'action de votre Commission a été marquée par l'accélération de la suppression de toutes les protections économiques. Vous organisez sciemment la concurrence déloyale, à l'intérieur de l'Union européenne avec le travail détaché, à l'extérieur de l'Union européenne avec des traités de libre échange dont les conséquences sont gravement anti écologiques et qui portent atteinte à nos industries et à notre agriculture. C'est vrai du CETA c'est vrai des futurs traités avec les pays du Mercosur ou de l'Océanie. Et pas plus tard que cet été, vous vous êtes rendu à Tokyo, sans l'avis ni même la moindre décision, ni du Parlement européen, ni des parlements nationaux, pour signer un avant accord de libre échange avec le Japon.

Verhofstadt, qui passe son temps à critiquer et à attaquer les populistes ou les extrémistes, mais qui est dans cet hémicycle, avec beaucoup de constance, le visage de la haine, de l'agressivité, du rejet de toute idée qui serait différente de la sienne et il en a fait tout à l'heure encore la démonstration.

Avramopoulos, votre commissaire, avait parlé de l'immigration, en fixant le cadre de votre Commission, l'accueil des migrants, je cite, est un impératif économique et social pour notre continent vieillissant et vous même tout à l'heure, avez affirmé vouloir augmenter encore les voies d'immigration légale. C'est là, sans doute, incontestablement, votre plus grande faute politique d'avoir permis d'encourager et d'organiser cette immigration de masse, qui affaiblit notre continent et qui fait souffrir nos peuples.